Această activitate trebuie tratată cu maximă importanță în cadrul supravegherii sistemului financiar, atât la nivelul Uniunii Europene, cât și la nivel național, pentru a se preveni comportamente neraționale și riscante. Susțin aceasta întrucât băncile străine, în unele state membre noi, au creat un risc extrem prin faptul că au luat credite externe pe termen scurt și au acordat credite pe termen mediu și lung firmelor și cetățenilor din aceste țări. Aceasta a fost o cauză majoră pentru care țările respective au apelat de urgență la sprijinul condiționat al Fondului Monetar Internațional.